e dalla mobilitazione popolare. Durante le trattative per la resa di Mugabe, siamo rimasti con il fiato sospeso perché temevamo che la situazione potesse sfuggire di mano, sfociando appunto nella violenza. Per fortuna l'alternanza è avvenuta in modo pacifico e il nuovo presidente si è insediato senza particolari problemi. La comunità internazionale ha persino preso parte alla cerimonia di insediamento, segno che il passaggio del potere tra Mugabe e il suo ex vice ha trovato gradimento. Oggi il paese punta all'elezione generale prevista entro luglio, se possiamo dare credito alla recente dichiarazione del presidente. Sarebbe così rispettato il normale processo elettorale. Anche su questo punto dobbiamo riconoscere che i nuovi dirigenti del paese stanno dando segnali positivi. Sulla questione dell'elezione sono in gioco la trasparenza e l'imparzialità. L'attuale presidente è stato il primo a prometterli, invocando con serenità anche l'ipotesi del coinvolgimento di una missione di osservazione elettorale da parte dell'Unione europea, come già ricordato dall'Alto rappresentante. Le elezioni sono doverose, perché l'attuale potere è segnato da un'insufficienza di legittimità in quanto regime di transizione e si deve dunque confrontare con il popolo dello Zimbabwe in una partita elettorale che vorremmo concorrenziale. Qui sta la mia preoccupazione lo Zimbabwe versa oggi in una situazione politica di egemonia dello ZANU PF, il partito di Mugabe e di Mnangagwa.